Lep pozdrav . Končno se je tudi fuzbaler oglasil, no . jaz bom danes uporabil vašo foro pa bom rekel, ne bom glasoval proti. Vem, vem da je v redu, ampak ni pa moralno. Jaz bi mogel podpreti ta zakon. Ampak delamo diskriminacijo med malimi in velikimi klubi. , Maribor, Olimpija delajo največjo propagando Sloveniji. Je res? V nogometu? To se pravi, je treba tudi njih sponzorirati, donirati njim in enostavno tudi njim omogočiti oziroma tem podjetnikom, tudi njim omogočiti neki profit od tega. Naslednja zadeva. bil sem tudi, ko bi rekel, poleg nogometaša tudi majhen sponzor Mateju , Ferjanu, žal pokojnemu spidvejistu. s srcem. Enostavno zato, ker sem to hotel. Nisem enostavno hotel nobene bonifikacije v svoji firmi. Naslednjo, da se zavedamo. Največji sponzorji v klubih so starši. Včasih tega ni bilo. V mojih časih, ko sem jaz rastel gor, je država vse plačala. In trenerje in potovanja in drese in te zadeve. In so bili sponzorji samo posladek oziroma donatorji, kakor jih še hočete imeti. še ena stvar me zelo, zelo moti. Po vašem, ti ambasadorji, ki so ta veliki, ne bojo mogli biti financirani po tem vašem zakonu. To je cilj Slovenije, da financiramo tudi Petra Prevca. Včasih Matejo Svet. NK Maribor, NK Olimpijo. Imamo tule Domžale, imamo Krško, saj so tudi ostali klubi. Tudi košarka, ostali športi, Jesenice. In enostavno zaradi tega bom proti, ker niso vsi klubi enako. Vem, zavedamo se, da delamo, bodočnost z mladimi, ampak danes živim, v današnjem svetu in je treba tudi te, ki dajejo ambasadorju, nekaj dati. Hvala lepa.